Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselőtársaim! Van egy magyar népi bölcsesség, ami azt mondja, hogy jó munkához idő kell. Bízom benne, hogy a jogszabályok előkészítése ha már négy évig tartott az, hogy eljutottunk odáig, hogy az Európai Parlamentben végre szavazhatunk róluk valóban azért tartott ilyen hosszú ideig, mert előkészítésük kellően megalapozott volt.

Szükségünk is van erre, hiszen a világpolitikai változások következtében, ha nem tudunk gyorsan reagálni, akkor a piaci versenyben lemaradunk. Ezekkel a jogszabályokkal olyan új lehetőségeket kapott a Bizottság, mint például új importlehetőségek engedélyezése, mennyiségi korlátozások bevezetése vagy módosítása, illetve védintézkedések bevezetése. Nagyon sok és nagyon nagymértékű felhatalmazást kapott a Bizottság több ponton is, ezért nagyon fontos lesz a későbbiekben majd, hogy a Tanács és a Parlament kellő módon tudja ellenőrizni ezeknek a végrehajtását.